Señora Presidenta, me sumo a las expresiones de condolencia que se han manifestado por las veintiuna víctimas de la bacteria pero también a la expresión no ya de preocupación, sino de indignación ante episodios de descoordinación en la respuesta que han causado daños económicos muy cuantiosos a los productores y a los trabajadores de sectores que son cruciales en el ámbito de la agricultura de Estados miembros de la Unión Europea y, en particular, de los productores de pepino españoles, pero que también han causado daño a la propia idea de Europa, a la cohesión en Europa y a la cohesión entre europeos, en la medida en que, una vez más, prejuicios o rumores no suficientemente contrastados han deteriorado la cohesión necesaria a la hora de arbitrar la respuesta satisfactoria, oportuna y necesaria. Por eso, espero que se aprendan las lecciones, que son inexorables. Espero que el Consejo de Ministros de Agricultura sea capaz no solamente de estipular resarcimientos a los perjudicados, sino también de establecer un protocolo de respuesta que aprenda de las lecciones de esta triste experiencia.